hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi

nánar tiltekið er frumvarpinu ætlað að skýra reglur og framkvæmd við úthlutun svonefnds byggðakvóta það er aflaheimilda sem úthlutað er samkvæmt a og b lið fyrstu málsgreinar tíundu grein laga númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða en auk þess er í fruvmasrpinu kveðið á um að úthlutun tiltekinna annarra aflaheimilda verði hætt og gert ráð fyrir tilteknum aðlögunartíma vegna þess í gildandi lögum hefur sjávarútvegsráðherra verið veitt vald til úthlutunar byggðakvótans en í framkvæmd verið byggt á því að ráðherra hefur sett reglugerðir um úthlutunina fyrir hvert fiskveiðiár í þeim reglugerðum hefur sú leið verið valin að gefa sveitarstjórnum kost á að gera annars vegar tillögur til ráðuneytisins að reglum um úthlutun aflaheimilda í viðkomandi byggðarlögum og hins vegar að fengnum umsóknum tillögur að skiptingu aflaheimildanna milli fiskiskipa innan byggðarlaganna um tillögur að úthlutunarreglum hefur verið tekið fram í reglugerðunum að féllist ráðuneytið á reglurnar staðfesti það þær og birti þá var einnig mælt svo fyrir að eftir það bæri sveitarstjórnum að kynna reglurnar og gefa útgerðum fiskiskipa kost á að sækja um aflaheimildir að loknum umsóknarfresti hefur sveitarstjórn síðan gert tillögur til ráðuneytisins um endanlega skiptingu aflaheimilda milli fiskiskipa sem hefur staðfest úthlutanir og tilkynnt til fiskistofu ef ráðuneytið hefur ekki fallist á endanlegar tillögur sveitarstjórnar um skiptingu aflaheimildanna hefur það falið fiskistofu að skipta þeim milli einstakra skipa samkvæmt fyrirmælum í reglugerðinni á grundvelli reglugerðanna hefur ráðuneytið síðan staðfest auglýsingar um tillögur sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta í ljósi þeirrar reynslu sem fengist hefur af úthlutun byggðakvóta samkvæmt framangreindu og vegna athugasemda sem meðal annars hafa borist frá umboðsmanni alþingis er hins vegar tímabært að endurskoða þá framkvæmd sem viðhöfð hefur verið helstu breytingar sem lagðar eru til að gerðar verði á greininni með frumvarpinu eru eftirfarandi sveitarstjórnir annast úthlutun aflaheimilda sem koma í hlut einstakra byggðarlaga til einstakra fiskiskipa og senda tilkynningar þar um til fiskistofu ástæður þess að umrædd breyting er lögð til eru þær að ætla má að hjá sveitarfélögunum sé fyrir hendi besta hugsanlega þekking á þeim aðstæðum sem ætlað er að mæta með byggðakvótanum á hverjum stað og hverjum tíma almenn skilyrði fyrir úthlutun aflaheimilda til byggðarlaga eru þau sömu

hins vegar er gert ráð fyrir að byggðastofnun fái fulltrúa í úrskurðarnefnd á kærustigi samkvæmt frumvarpinu áfram er gert ráð fyrir að ráðherra setji reglugerð um hvað kemur í hlut einstakra byggðarlaga og miðað við að þar verði að finna skilgreiningu og skiptingu landsins í byggðarlög auk viðmiðunar og útreikningsreglna um úthlutun aflaheimilda til byggðarlaganna

er ráð fyrir að skylt verði að landa og setja til vinnslu innan hlutaðeigandi byggðarlaga afla sem nemur þeim aflaheimildum sem úthlutað er samkvæmt greininni enda fari þar fram vinnsla bolfisks rök fyrir þessu skilyrði eru þau að tryggja eins og unnt er að afli sem veiðist á grundvelli aflaheimilda sem úthlutað er samkvæmt lögunum komi til löndunar og vinnslu þar sem þörf er til að efla atvinnulíf í byggðarlögunum og er það í samræmi við þá hagsmuni sem byggðakvótanum er ætlað að styrkja fimmti í samræmi við meginreglur fiskveiðistjórnarlaga er miðað við að aflaheimildum verði úthlutað til fiskiskipa en gert er ráð fyrir að ráðherra kveði í reglugerð á um almenn grundvallarskilyrði sem uppfylla þarf fyrir úthlutun til fiskiskipa innan byggðarlaga jafnframt er gert ráð fyrir að þau skilyrði verði samræmd fyrir allt landið meðal annars um gerð stærð skráningarstað skráningartíma og eignarhald skipa löndun og vinnslu afla á grundvelli úthlutaðra aflaheimilda og heimilisfesti útgerðaraðila einnig er gert ráð fyrir að ráðherra setji reglugerð um framkvæmd úthlutunar brottfall aflaheimilda framsal og skipti aflaheimilda og svo framvegis þá er gert ráð fyrir að ráðherra geti í reglugerð kveðið svo á að unnt sé samkvæmt tillögum sveitarstjórna að setja tiltekin skilyrði fyrir úthlutun aflaheimilda til viðbótar þeim skilyrðum sem ráðherra setur fyrir allt landið enda séu þau byggð á málefnalegum og staðbundnum aðstæðum sjötta gert er ráð fyrir að sveitarstjórnir tilkynni fiskistofu um úthlutun aflaheimilda til einstakra fiskiskipa en hún annast skráningu aflaheimilda samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða sjöunda þá er lagt til að framsal aflaheimilda sem úthlutað er samkvæmt frumvarpinu verði bannað og er það í samræmi við þann tilgang með úthlutun þeirra að tryggja hagsmuni byggðarlags þó er lagt til að heimilt verði að skipta á úthlutuðum aflaheimildum yfir í aflaheimildir í öðrum tegundum enda sé um sama magn að ræða í þorskígildum talið áttunda þá er gert ráð fyrir kæruheimild til sérstakrar þriggja manna úrskurðarnefndar sem skipuð verður af sjávarútvegsráðherra en auk fulltrúa sjávarútvegsráðherra er gert ráð fyrir að í nefndina verði tilnefndir aðilar frá sambandi íslenskra sveitarfélaga og byggðastofnun sérstakur kærufrestur er í frumvarpinu sem er skemmri en hinn almenni kærufrestur í tuttugasta og sjöttu grein stjórnsýslulaga númer þrjátíu og sjö nítján hundruð níutíu og þrjú

skiptast þar sem úrskurðarnefndin er hliðsett ráðherra verða úrskurðir nefndarinnar ekki kærðir til sjávarútvegsráðherra hins vegar verður að sjálfsögðu heimilt að bera þá undir dómstóla rök fyrir skipan sérstakrar úrskurðarnefndar í þessu tilviki eru svipuð og gerð hefur verið grein fyrir um að fela sveitarstjórnum úthlutun byggðakvótans úthlutun hans er ætlað að styrkja og efla útgerð og fiskvinnslu í sjávarbyggðum og er því talið rétt að úrskurðarvald á kærustigi um úthlutun hans sé á hendi fjölskipaðs stjórnvalds sem ætla má að sé skipað aðilum með víðtæka þekkingu á þeim hagsmunum og aðstæðum sem byggðakvótanum er ætlað að mæta gert er ráð fyrir að sjávarútvegsráðherra setji reglur um starfshætti nefndarinnar en að öðru leyti verður gert ráð fyrir að hún beri sjálf ábyrgð á að fylgt verði reglum stjórnsýslulaga númer þrjátíu og sjö nítján hundruð níutíu og þrjú og almennum reglum stjórnsýsluréttar við meðferð einstakra mála loks er lagt til að lögfest verði tvö ný ákvæði til bráðabirgða sem bæði fela í sér tiltekinn aðlögunartíma það er annars vegar vegna brottfalls fyrsta tölulið fyrstu málsgreinar tíundu grein laga númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um sérstaka úthlutun til skel og rækjubáta vegna áfalla sem hafa orðið vegna þess að aflamarki hefur ekki verið úthlutað í innfjarðarækju og hörpudiski og hins vegar vegna þess að útrunninn er gildistími ákvæðis um úthlutun sérstakra aflaheimilda til að bæta upp skerðingu á úthlutun byggðastofnunar til sveitarfélaga sem höfðu lent í vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi samkvæmt ákvæði til bráðabirgða

að öðru leyti vísa til greinargerðar þeirrar er fylgir frumvarpinu hæstvirtur forseti frumvarpi þessu er ætlað að einfalda og skýra reglur og framkvæmd við úthlutun byggðakvóta auk þess sem lagt er til að felld verði birti tiltekin sérákvæði um úthlutun tiltekinna aflaheimilda sem ekki er lengur þörf talin á einnig vænti ég þess að það feli í sér lausn á tilteknum vandamálum sem upp hafa komið í framkvæmd við úthlutun þessara aflaheimilda í ljósi þess að þetta frumvarp varðar mikilvæga hagsmuni um allt landið vænti ég þess að um það geti tekist samkomulag og það fái vandaða meðferð í nefnd þingsins eins og vænta má ég geri mér hins vegar mætavel grein fyrir því að mál sem snúa að byggðakvótum eru kannski ekkert mjög líkleg til þess að leiða til einnar niðurstöðu það eru auðvitað gríðarlega mörg álitamál hér uppi hér er hins vegar um að ræða úthlutun á tiltölulega takmörkuðum aflaheimildum ég hygg að aflaheimildir ef við tökum sem hlutfall af ýsu og þorski til línuívilnunar á byggðakvóta séu innan við fimm prósent af heildarúthlutuninni þannig að hér er auðvitað ekki um að ræða mjög háar tölur en geta skipt miklu máli það er líka alveg ljóst mál þegar maður hefur farið yfir þessa hluti að framkvæmd þessara byggðakvóta hefur auðvitað verið með ýmsum hætti þó að góður hugur hafi ætíð verið á bak við og við sjáum það að í ýmsum byggðarlögum sem hafa fengið þessa byggðakvóta hefur tekist mjög vel til það hefur tekist ágætlega að byggja upp atvinnulíf að nýju og í öðrum byggðarlögum sem hafa kannski fengið álíka miklar heimildir hefur hins vegar tekist miklu verr við vitum líka að umboðsmaður alþingis hefur komið með ákveðnar athugasemdir og ábendingar og það er ekki síst með hliðsjón af þeim ábendingum og athugasemdum sem þetta frumvarp er sett fram meðal annars þar sem lögð er áhersla á samræmdar reglur sem gildi fyrir öll sveitarfélög og svigrúm sveitarfélaga að því leytinu sé gert minna en áður að menn hafa ekki alveg sama möguleikann á að búa til sérreglur fyrir hvert sveitarfélag fyrir sig og það er auðvitað með þessu frumvarpi reynt að koma til móts við þetta sjónarmið umboðsmanns alþingis um að það þurfi að gilda ákveðnar almennar reglur sem öll sveitarfélög verða að lúta við vitum líka að hluti af því að reyna að fá til liðs við okkur öfluga útgerðarmenn og fiskverkendur er það að menn hafi einhverja meiri vissu fyrir framan sig en hefur gilt í kringum byggðakvótana fram að þessu þekkjum góð dæmi í gömlum byggðakvótum byggðastofnunar þar sem úthlutað var til fimm ára þar sem vel tókst til vegna þess að þá höfðu menn vissu svona aðeins fram í tímann og gátu gert sínar ráðstafanir og skuldbindingar á grundvelli þess þess opna er þess meðal annars freistað hér að opna á möguleikann á því að úthluta til lengri tíma hér eru nefnd þrjú ár en auðvitað er það ekki nein töfratala og er auðvitað hlutur sem menn hljóta svona að velta fyrir sér frekar hæstvirtur forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur sjávarútvegsnefndar